Frau Präsidentin! Das Ringen um Demokratie in Zentralafrika mit Staatsstreichen und scheinbar demokratischen Wahlen dauert nun ja schon seit Jahrzehnten an. Wenn mit der offensichtlichen Unfähigkeit der öffentlichen Verwaltung nun auch die Versorgung mit Lebensmitteln tatsächlich immer prekärer wird, steht die Region möglicherweise vor der nächsten großen Hungersnot.

Wenn es nicht bald gelingt, dafür zu sorgen, dass Hilfsgüter zu den Ärmsten gelangen, wird die Lage wohl in kürzester Zeit eskalieren. Es ist schon beschämend, dass afrikanische Regierungen selbst bei einer Hungersnot kein Interesse daran haben, dass die Feldfrüchte den Weg auf den Markt eines Nachbarstaats finden und dass bürokratische Hürden und Importbarrieren es oft für nichtafrikanische Produzenten leichter machen, eine afrikanische Stadt zu versorgen als Landwirte vor den Toren des jeweiligen Ballungszentrums.